Například italské firmy Eni a francouzské firmy Total. Od února do července provádělo Turecko námořní blokádu Kyperské republiky. To jsou válečné akty Turecka proti členským zemím Evropské unie podle mezinárodního práva. V rozporu s mezinárodním právem turecké firmy zahájily průzkumné vrty v oblasti mořského šelfu, který spadá pod svrchovanost Kyperské republiky. Turecko veřejně vzneslo nárok na řadu ostrovů v Egejském moři včetně Kypru. Při zahájení tureckého útoku na kurdskou oblast Rojava v severní Sýrii jsem jménem frakce ID navrhl možná účinná opatření. Orgány Evropské unie jsou však zcela paralyzovány lobbingem nadnárodních korporací, jako je Philips nebo Siemens, které provozují továrny společně s firmou AIOC ve vlastnictví turecké armády, kterou tak pomáhají vyzbrojovat.